In de onderlinge jacht op lucratieve handelsovereenkomsten met de machthebbers van de Islamitische Republiek Iran mogen Europeanen niet vergeten dat zij en nu citeer ik mevrouw Ebadi de handen schudden van mensen die het stenigen van vrouwen toelaten en de politieke oppositie in hun land laten vervolgen en vermoorden. Einde citaat.